Așa cum se știe, patru militanți ai drepturilor omului au fost acuzați de crime împotriva statului. La 1 octombrie 2012 au fost condamnați de Tribunalul Municipal din Phnom Penh. E vorba de o stație de radio, care e acuzată de a unelti împotriva statului, deși nu face altceva decât să difuzeze și opinii critice la adresa guvernului. Numai că iarăși, cum probabil se știe în Cambodgia undele sunt controlate de guvern sau raliate guvernului. Asta e o situație alarmantă, mai ales în perspectiva alegerilor parlamentare de la anul, din 2013. Cer, de altfel, Comisiei să facă diligențele necesare pentru a trimite o misiune de observare electorală. De altfel, cea precedentă a făcut observații numeroase de ameliorare a sistemului.